Je voudrais ensuite mettre l'accent sur plusieurs éléments qui, à mon avis, nous permettent de renforcer notre espace de liberté, de sécurité et de justice. D'abord, trois remarques sur le paquet dans son ensemble. Premièrement, il faut se féliciter de la mise en place du dialogue politique en amont de la définition des programmes nationaux. Ainsi, nous aurons une meilleure coordination entre les États membres et surtout une responsabilité commune et partagée renforcée en matière de gestion des migrations et des demandes d'asile. Deuxièmement, la clause de rétroactivité appliquée dès janvier 2014 est particulièrement bienvenue, notamment concernant l'aide d'urgence, car il va sans dire que la Bulgarie a dû faire face à l'afflux de réfugiés syriens et solliciter la solidarité des autres États membres. Troisièmement, la communication au Parlement européen des résultats du dialogue politique et des programmes nationaux avant leur adoption est un élément positif conforme au traité de Lisbonne. À propos du Fonds Asile et migration, j'insisterai simplement sur la nécessité d'assurer l'application du principe de cohérence entre les actions entreprises au titre du fonds dans les pays tiers pour réguler les flux migratoires vers l'Union et la politique extérieure, notamment la politique de développement. C'est un élément crucial si nous entendons donner de la visibilité et de la crédibilité non seulement à notre politique migratoire, mais aussi à l'action extérieure de l'Union. Enfin, à propos du Fonds pour la sécurité intérieure, j'espère que la concentration de la coopération policière pour la prévention et la répression dans un seul et même instrument nous permettra effectivement de mettre un coup d'arrêt à la traite des êtres humains, qui est évidemment l'un des moteurs de l'émigration clandestine vers l'Union européenne.